Program podporuje užšiu spoluprácu a koordináciu medzi národnými daňovými orgánmi s cieľom eliminovať daňové úniky, podvody, ako aj predchádzať dvojitému zdaňovaniu. Program sa tiež zameriava na dôležitú podporu inovácií a technického pokroku v činnosti daňových inštitúcií. Preto je záujmom nás všetkých, aby program na podporu spolupráce daňových úradov efektívne pokračoval aj v ďalšom období. Rozšírenie jeho aktivít aj o spoluprácu s tretími krajinami vnímam ako prirodzené zdokonalenie jeho mechanizmov v záujme dosiahnutia čo najlepších výsledkov. Toto rozšírenie by však malo byť limitované tak, ako to vo svojej správe uvádza pán kolega Stolojan, len na zefektívnenie boja proti daňovým únikom a podvodom za spolupráce s externými odborníkmi či reprezentantmi medzinárodných organizácií. Som presvedčený, že spoluprácu daňových úradov v boji proti daňovým podvodom treba systematicky podporovať aj ďalej.